El régimen sirio sigue masacrando a su población y no hay más remedio que seguir trabajando para que el ejército se retire a sus cuarteles y la población no sea masacrada. Por eso, creo que hay que seguir trabajando también en esta línea. Pero quería insistir en que tenemos que fortalecer la oposición democrática es cierto que son activistas, pero debemos darle protagonismo al Consejo Nacional Sirio, independientemente de quién forme parte del mismo. Este Consejo Nacional Sirio es una plataforma que tiene bastante representatividad, no solo fuera sino también dentro de Siria, y hay que darle esa capacidad de interlocución para que sea quien mejor nos diga lo que está ocurriendo allí y en qué sentido la comunidad internacional y el Parlamento Europeo pueden apoyar esos esfuerzos, porque estos esfuerzos tienen...